Certamente è il focus essenziale di questa proposta che va nel senso che tutti quanti ci attendevamo valorizzazione e rafforzamento degli strumenti per aumentare la sostenibilità e la competitività delle aziende europee. In un momento di straordinaria crisi economica, il comparto industriale, così come quello delle piccole e medie imprese, va tutelato e garantito attraverso un quadro legislativo chiaro, coerente con le procedure condivise. Merito certamente del Parlamento europeo che è riuscito a portare avanti una procedura legislativa in tempi veramente congrui. Gli effetti distorsivi delle pratiche leali vanno certamente eliminati per garantire un'effettiva concorrenza leale sul mercato europeo. È quello di cui oggi noi più che mai abbiamo bisogno per infondere fiducia intanto nel nostro comparto produttivo, ma nel contempo per attrarre nuovi investimenti. E allora, un focus sulle piccole e medie imprese e trasparenza nelle procedure.

È quello che stiamo facendo e confidiamo che la Commissione e il Consiglio in questo scorcio finale di legislatura possano rendere possibile un risultato che fino a qualche tempo fa era ritenuto improbabile attraverso l'adozione di questo pacchetto che garantisce enormemente il comparto produttivo e le piccole e medie imprese.